hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um forræði yfir rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma og hef reyndar talað fyrir henni áður ég flutti hana hér á síðasta þingi ásamt háttvirtum þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs þá var tillagan líka send út til nokkurs fjölda umsagnaraðila og ég mun nú gera grein fyrir í þessari ræðu minni niðurstöðum þeirra umsagna og kannski ástæða þess að ég ákveð að flytja tillöguna aftur tillagan gengur út á það alþingi álykti að forræði rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls og jarðvarma verði flutt frá iðnaðarráðherra til umhverfisráðherra og að flokkun vatnsfalla og jarðhitasvæða samkvæmt henni verði lögð fyrir alþingi til nánari ákvörðunar um verndun og nýtingu þeirra það er grundvallaratriðið verði það að rammaáætlunin fái stjórnsýslulegt vægi og alþingi staðfesti þá röðun sem starfshópar rammaáætlunarinnar komast að niðurstöðu um rammaáætlun hefur verið umdeild því miður ég held að menn séu nú kannski almennt svo sem sáttir við að hún sé gerð en það hefur verið umdeilt á hvern hátt hún er nýtt það var gríðarlegur kostnaður sem fór í að gera fyrsta áfanga rammaáætlunar

vinnunni reyndar var svo sem kannski aðeins fagleg slagsíða sem gagnrýnd var í þeim efnum í starfshópunum ég held að í verkefnisstjórninni hafi einungis verið einn líffræðingur á móti fimm verkfræðingum þannig að það var svo sem ýmislegt gagnrýnt í þeim efnum en það sem sagt lágu fyrir í nóvember tvö þúsund og þrjú niðurstöður fyrsta áfangans og hæstvirtur iðnaðarráðherra lagði fram skýrslu hér á alþingi um þær niðurstöður og þær voru afar athyglisverðar að mörgu leyti og fór fram hér talsverð umræða um þessar niðurstöður en það var alveg ljóst í þeirri umræðu að niðurstöðurnar ætti ekki að nýta á þann hátt sem ég hefði talið eðlilegt iðnaðarráðherra taldi að það mætti nýta þær sem grunn fyrir mat á frumáætlunum virkjana og að stjórnvöld gætu mögulega nýtt sér niðurstöðurnar sem grundvöll að stefnumörkun í orku og náttúruverndarmálum en í raun og veru ekkert sagt um þetta stjórnsýslulega gildi sem ég tel svo mikilvægt að verði kveðið á um afdráttarlaust mér finnst því liggja í hlutarins eðli að iðnaðarráðherra ætli sér að taka ákvarðanir á grundvelli fyrirliggjandi vinnu og að stjórnvöld hafi alls ekki í hyggju að gefa þeirri flokkun sem fólgin er í niðurstöðum fyrsta áfangans neitt skuldbindandi vægi eða lagagildi og þykir mér það mjög miður í orði kveðnu láta hæstvirtir ráðherrar eins og rammaáætlunin hafi gildi þannig talaði hæstvirtur forsætisráðherra um rammaáætlunina í stefnuræðu sinni núna í haust í kaflanum um náttúruvernd sá kafli ræðunnar hljómaði svo með leyfi forseta sérstök áhersla verði lögð á að styrkja náttúruvernd og málefni þjóðgarða og unnin landsáætlun um vernd líffræðilegrar fjölbreytni haldið verður áfram rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma þar sem lögð er áhersla á að afla sem bestra upplýsinga um náttúrufar í umræðum um stefnuræðuna sagði svo hæstvirtur umhverfisráðherra um rammaáætlunina með leyfi forseta afar mikilvægt er að ljúka rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma svo að heildarsýn fáist yfir alla helstu virkjanakosti í landinu og áhrif þeirra á umhverfið á þann hátt verða til grunnupplýsingar sem gera okkur fært að samræma vernd og nýtingu orkuauðlinda þjóðarinnar á sjálfbæran hátt í framtíðinni þarna kemur nú hæstvirtur umhverfisráðherra inn sínum meginsjónarmiðum í þessum málum það er að nýting og vernd eigi að geta farið saman hún hefur reyndar ekki fært okkur heim sanninn um það á hvern hátt hún sjái það gerast hvort hún sjái það geta gerst án þeirra miklu átaka sem hafa verið undanfarin ár varðandi nýtingu vatnsaflsins til dæmis og náttúruverndarinnar hins vegar en það alla vega kemur í ljós í ræðum þessara tveggja hæstvirtur ráðherra forsætisráðherra og umhverfisráðherra að þeir hafa hafa rammaáætlunina svona alveg á dagskrá alla vega á spássíunni og hún kemst inn í ræður þeirra en hvað hefur hæstvirtur iðnaðarráðherra sagt um áframhaldandi vinnu við rammaáætlun jú hún hefur látið þess getið bæði í þeirri skýrslu sem ég gat um áðan og einnig í ræðum að það sé búið að setja af stað vinnu við annan áfanga áætlunarinnar á vinna eigi að fara fram núna á þessu ári og kannski næstu þremur árum eftir því sem hún hefur látið hafa eftir sér en hún hefur jafnframt sagt að þeirri vinnu muni stýrt af fámennari verkefnisstjórn en þeirri sem vann fyrsta áfangann og að verkefnisstjórnin verði einungis skipuð fulltrúum frá iðnaðar og umhverfisráðuneyti auk helstu hagsmunaaðila þetta gagnrýni ég harðlega virðulegi forseti

sem starfshóparnir voru öflugir og mjög margir komu að málinu þá skiptir verulegu máli að það sé haldið því verklagi en það á greinilega ekki að gera og mér finnst þetta vera til staðfestu um það að hæstvirtur iðnaðarráðherra hafi ekkert að gera með að hafa forræðið á þessari rammaáætlun mér finnst það einsýnt í ljósi þess hvernig hún ætlar að véla með þessi mál núna í áframhaldinu að hæstvirtur umhverfisráðherra fái þau á sitt borð mér finnst það vera algjört lágmark að hæstvirt ríkisstjórn segi okkur láti okkur í té eða færi okkur heim sanninn um það að hún meini eitthvað með gerð rammaáætlunarinnar að forræðið verði fært frá iðnaðarráðherra yfir til umhverfisráðherra umsagnaraðilar um þessa tillögu frá síðasta þingi voru nokkuð margir og það má segja að sjónarmið manna skiptist algerlega í tvö horn þannig má segja að allur náttúruverndargeirinn álykti sér um þessa tillögu og sé sammála henni i grundvallaratriðum á meðan orkufyrirtækin og stofnanir iðnaðarráðuneytisins setja sig upp á móti henni kemur það nokkrum á óvart hæstvirtur forseti ekki mér auðvitað lýsir þetta ekki neitt öðru en því á hvern hátt sjónarmið skipast í þessum efnum menn skiptast algerlega í tvo flokka og það er engin sátt i sjónmáli ég tel að ef það á að ná einhverri sátt um niðurstöðu nýtingar annars vegar og verndar hins vegar þá verði það mögulegt eingöngu ef sú vinna verður höfð á forræði hæstvirtur umhverfisráðherra nú verður auðvitað að taka það fram og það veit auðvitað alþjóð að ég treysti svo sem umhverfisráðherrunum misvel það fer mjög eftir því líka hvaða einstaklingur situr í embætti viðkomandi ráðherra í það og það skiptið en ég vil samt segja það að það er sama hvaða einstaklingur situr í embætti hæstvirtur umhverfisráðherra ég mundi treysta viðkomandi betur sem málsvara umhverfisins til þess að leiða þessa vinnu til lykta heldur en hæstvirtur iðnaðarráðherra þar finnst mér rammaáætlunin vera